À la lecture du rapport de l'AFA, on s'aperçoit qu'on a enregistré, ne serait ce qu'en 2014, une hausse de 100 des signalements des contenus pédopornographiques. C'est à dire qu'on a constaté, une fois de plus, que cette pédopornorgraphie sur l'internet augmente plus que jamais.